Ik denk dat ik een compliment moet geven aan de heer Moraes voor de wijze waarop hij de onderhandelingen geleid heeft.

Er is geen dwang vanuit Europa om mensen toe te laten. Het blijven de lidstaten die kunnen beslissen.

De periode waarin gewerkt kan worden, kan variëren tussen de vijf en de negen maanden.

Dat is allemaal aan de lidstaten om te beslissen. Ook ik vind belangrijk en de heer Moraes heeft het ook al benadrukt en andere sprekers ook al wij spreken hier wat arbeidswetgeving betreft over Europese waarden.

Wij moeten ervoor zorgen dat de werknemers goede huisvesting hebben, dat ze dezelfde rechten hebben als de nationale werknemers en dat ze verzekerd zijn tegen ziektekosten.

We hebben, zoals ik al eerder zei, een hele grote flexibiliteit in de wetgeving ingebouwd. Dan nog belangrijker is wij vaardigen allerlei regels uit, maar die regels moeten ook worden gehandhaafd. Dat kan alleen maar als er ook bepaalde sancties zijn bij het niet nakomen daarvan. Ik denk dat dat ook goed geregeld is.